Wir müssen uns wirklich überlegen, welche Inhalte und welche Methoden wir dem gegenüberstellen können. Ich werde darauf noch kommen. Der erste Punkt ist die Wachstumspolitik. Herr Präsident, es ist richtig Wir müssen schauen, dass wir die Finanzmärkte regulieren, wir müssen schauen, dass wir Rettungsschirme spannen usw.

Ich frage mich, wo z.

im Energiesektor oder im Verkehrssektor entsprechende Investitionen durchgeführt werden können, um zu diesem grünen Wachstum oder zu dieser grünen Arbeitsplatzbeschaffung zu kommen. Da finden wir zu wenig. Zweitens, Binnenmarkt.

Da sind uns die Ansätze zu schwach.

Das ist absolut wichtig. Aber wie wir unser Tun und Handeln das betrifft Sie, aber auch uns im Parlament vermitteln, ist auch ganz wichtig.

Wir müssen gemeinsam unsere Arbeit besser vermitteln.